Wenn sich alle Beteiligten im europäischen Rechtsetzungsprozess daran halten, ist schon viel gewonnen. Schließlich geht es um die Glaubwürdigkeit europäischen Rechts. Das ordnungspolitische Umfeld soll entschieden verbessert werden. Es geht um mehr Transparenz, Kohärenz und Effektivität europäischen Rechts. Zwei Elemente des Berichts sind besonders wichtig. Die Vereinfachung des Rechts better lawmaking darf nicht dazu führen, dass europäische Standards, die in Rechtsvorschriften enthalten sind, abgesenkt werden.

better regulation in engem Zusammenhang gesehen werden.

Wir brauchen ein System, aus dem klar hervorgeht, dass die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der durchgeführten Maßnahmen garantiert wird. Schließlich haben wir in der Vergangenheit denkbar schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke an die Dienstleistungsrichtlinie und die einseitige Einschätzung der Folgen insbesondere seitens der Kommission damals.

Sie ist für mich die Grundlage auch dafür, dass wir beim System der Folgenabschätzung besonders darauf achtgeben wie bereits erwähnt dass eine umfassende Konsultation der Sozialpartner in Bezug auf die Auswirkungen auf Beschäftigung und Soziales durchgeführt wird.